Señor Presidente, yo quisiera felicitar a la ponente y destacar que el Reglamento de control ha sido un paso muy importante para la efectividad de la política pesquera común. Tiene fecha de 20 de noviembre de 2009 y unos días después entró en vigor el Tratado de Lisboa. Por lo tanto, se hace necesario adaptar las previsiones del Parlamento a las nuevas categorías de actos delegados y de ejecución que establece el Tratado de Lisboa. Yo agradezco a la Comisaria que haya presentado su propuesta para hacer este proceso antes de que concluya el presente mandato. Creo que en el presente informe, con relación a los actos de delegación, se contempla una iniciativa interesante la presentación de un informe a los tres años que evalúe cómo se ha realizado su ejercicio

se contempla igualmente que la introducción de nuevas tecnologías se realizará con consulta a las partes interesadas